Sous prétexte qu'il existerait des situations, que je reconnais complexes, de reconnaissance et d'adoption d'enfants, dans ce contexte particulier, l'Union européenne s'arroge le droit de décider pour les États. Je dirai non trois fois non, l'Union n'a pas à traiter des questions qui relèvent du droit de la famille non, l'Union européenne n'est pas la seule gardienne des droits, surtout quand on se permet ici de juger des problèmes nationaux au regard de la charte européenne des droits fondamentaux, alors qu'il n'y a pas de violation manifeste de ses principes, mais seulement une tension juridique entre États non, l'intérêt supérieur de l'enfant n'est pas d'ouvrir la porte, comme certains entendent le faire ici, à des recommandations européennes favorables à la reconnaissance et à l'autorisation de techniques médicales de procréation douteuses et à la destruction de notre modèle familial naturel.